Die Berichterstatterin, Frau Vălean, kann nicht anwesend sein und hat mich gebeten, in ihrem Namen darum zu bitten, dass wir den Bericht in den Ausschuss zurückverweisen, damit wir mit dem Rat verhandeln können. Jetzt sagen einige Juristen, das müsste ich im Namen der Fraktion tun.